Různé formy šikany, mobbingu, ty se vyskytují i v zaměstnávání v rámci veřejné správy či politiky. A já jsem ráda, že Evropský parlament se snaží různé případy, které se i zde vyskytly, řešit.

Nakonec v České republice jsme měli ministra, který za ponižování svých zaměstnanců nakonec musel odstoupit, ale nějaké měsíce to trvalo. Za důležité považuji to, aby společnost zůstala citlivá k tomu, co to je ponižování lidí, a tady je potřeba právě prevenci, o které hovořila také předřečnice Anna Záborská, tzn.